S nástupom týchto nových technológií nám tu vyrastá generácia mladých ľudí a detí, ktoré ovládajú technologické novinky omnoho lepšie ako ich rodičia a pedagógovia. Preto je oveľa ťažšie pre rodičov, ktorí majú prvotnú zodpovednosť za výchovu svojich detí, ustrážiť ich pred nevhodným a škodlivým obsahom na internete. Deti sú prirodzene dôverčivejšie, častokrát si neuvedomujú nebezpečenstvá, ktoré im hrozia, keď navštevujú takéto nevhodné stránky, či komunikujú s nevhodnými ľuďmi. Ja si myslím, že tu tkvie naša zodpovednosť stanoviť a uplatniť legálne kroky voči producentom takýchto prevrátených vecí. Ja som ešte ako poslanec Slovenskej národnej rady otvorene poukazoval na problém zobrazovania nevhodného, často až pornografického obsahu v dennej tlači a moja kampaň Nahota na predaj mala za cieľ legislatívne ukotviť ochranu detí pred nevhodným obsahom. Do dnešného dňa sa na podporu tejto myšlienky vyzbieralo takmer 70000 podpisov a ja som presvedčený, že toto ohrozovanie morálnej výchovy mladých začína už takýmto sledovaním aj v dennej tlači a prístupom k otvorenej pornografii.